C'est parce qu'il a pleinement conscience des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'Union européenne que le Parlement appelle, dès aujourd'hui, à l'adoption d'un budget 2012 à la mesure des défis politiques, économiques et sociaux actuels. À l'heure où les États membres ne discutent que de la mise en œuvre de mesures d'austérité supplémentaires, le Parlement, au moins de ce côté ci de l'Assemblée, entend montrer son engagement aux côtés des milliers de salariés qui, aujourd'hui, défilent dans les rues de Bruxelles pour signifier leur rejet de ces mesures économiquement discutables et socialement injustes, et dont le corollaire n'est qu'une augmentation

La mise en cohérence du budget communautaire, pour la première fois de manière claire en 2012, avec des objectifs de la stratégie UE 2020 permet de remettre au cœur des politiques communautaires l'emploi et la croissance, dont je rappelle qu'ils sont nos priorités puisque la stratégie UE 2020 fixe un objectif de taux d'emploi de la population active de

Lewandowski dans la presse française en anticipant la position des parlementaires. Les États membres ont déjà fait part de leur vision à court terme du budget, qui prône la rigueur, appelant à la limitation de leur contribution au financement de l'action communautaire.

La procédure budgétaire 2012 sera de nouveau un aperçu des manœuvres en cours pour la définition du futur cadre financier pluriannuel. Or, avec un budget qui ne représente que 2 des dépenses publiques de l'Union européenne, il sera difficile de développer des politiques ambitieuses dans tous les secteurs. On assiste déjà à des débats houleux pour savoir qui, de la PAC et de la politique de cohésion, sera dépouillée. C'est mettre en opposition les citoyens alors que nous nous honorerions à les mettre en synergie.